Parce que la Pologne et c'est un crime aux yeux de la majorité de ce Parlement respecte la vie de l'enfant à naître. Parce que la Pologne a un gouvernement conservateur, ce qui est bien son droit. Parce que la Pologne, qui a été victime de l'agression allemande, veut que les camps de concentration qui se trouvaient sur son territoire soient qualifiés peut être de camps se trouvant en Pologne mais pas de camps polonais, c'est bien la moindre des choses me semble t il.